hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer fjörutíu og fjögur nítján hundruð níutíu og átta um húsnæðismál með síðari breytingum viðsnúningur í efnahagsmálum þjóðarinnar stefnir fjölmörgum heimilum í landinu í hættu óhjákvæmilegt er að grípa til aðgerða tafarlaust til að mæta vanda fólks sem stendur frammi fyrir ört vaxandi greiðslubyrði lána verðlækkun eigna sinna lækkun kaupmáttar og í sumum tilvikum atvinnumissi nú þegar er komið í ljós að töluverður hópur fólks getur ekki staðið undir skuldbindingum sínum og að óbreyttu mun þeim fjölga á næstu vikum og mánuðum mikilvægt er að bregðast hratt og örugglega við þessum breyttu aðstæðum og þegar um miðjan nóvember kynnti ég fjölmargar aðgerðir sem unnar voru af ráðuneyti bind í samvinnu við íbúðalánasjóð til að mæta vanda lántakenda sjóðsins fæstar þessara aðgerða kröfðust lagabreytingar og eru þegar komnar til framkvæmda á grundvelli reglugerðarbreytinga eða breyting á verklagi íbúðalánasjóðs aðgerðir samkvæmt frumvarpinu sem ég mæli hér fyrir eru þær einu sem krefjast lagabreytingar af þeim aðgerðum sem kynntar voru í síðastliðnum mánuði aðgerðir sem þegar hefur verið gripið til eru þessar helstar íbúðalánasjóður getur nú boðið viðskiptavinum sínum að greiða ekki af höfuðstól láns heldur einungis vexti og verðbætur vegna þeirra í tiltekinn tíma þykir það líklegt til að leysa úr greiðsluvanda lántakenda lántakandi getur nú komist hjá nauðungarsölu með greiðslu þriðjungs af vanskilum sínum í stað helmings áður lántakandi sem hefur keypt nýtt húsnæði en ekki tekist að selja eldra húsnæði sitt vegna sölutregðu á fasteignamarkaði getur að ákveðnum skilyrðum uppfylltum fengið frest á greiðslu afborgana lána íbúðalánasjóður hefur breytt verklagi við innheimtu vangoldinna skulda og bíður nú með sendingu greiðsluáskorunar í fjóra og hálfan mánuð frá gjalddaga í stað tveggja og hálfs áður þá hefur tími sem fólk hefur til að flytja úr íbúð sem það missir á nauðungarsölu verið lengdur úr einum mánuði í þrjá framantaldar heimildir koma til viðbótar eldri úrræðum sem geta meðal annars falist í skuldbreytingu vanskila lengingu lána og frystingu afborgana í allt að þrjú ár fyrstu tíu mánuði þessa árs voru umsóknir vegna greiðsluerfiðleika til íbúðalánasjóðs sjö hundruð og átján sem er hundrað tuttugu og sjö prósent aukning miðað við sama tíma fyrir ári um helmingur þessara umsókna hefur borist sjóðnum í september og október og á fyrstu ellefu dögum þessa mánaðar hafa bæst við tæplega hundrað fjörutíu umsóknir vanskil eru verulegt vandamál og vitna ég þar til upplýsinga frá kredit inni á íslandi frá tuttugasta og níunda október síðastliðinn þar kemur fram að tæplega fjórtán þúsund heimili eru á vanskilaskrá eða tæplega átta prósent allra fjölskyldna í landinu eitt þeirra úrræða sem gripið hefur verið til er að efla r ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna um miðjan október á stöðugildum fjölgað þar um fjögur nú er til skoðunar hvort eigi stofnuninni stað í lögum og útvíkka starfsemi hennar meira fyrir fólk líka á landsbyggðinni

frumvarpið sem ég mæli hér fyrir miðar að tvennu í fyrsta lagi felur það í sér heimild íbúðalánasjóðs til að lengja lánstíma lána vegna greiðsluerfiðleika

annars vegar verði heimilaður lánstími skuldbreytinga lána vegna tímabundinna greiðsluerfiðleika lengdur úr fimmtán árum í þrjátíu ár hins vegar verði íbúðalánasjóði heimilt að lengja upphaflegan lánstíma lánasjóðsins vegna greiðsluerfiðiieka um allt að þrjátíu ár í stað fimmtán ára eins og nú er með þessum aðgerðum er reynt að hjálpa fólki við að standa frekar undir skuldbindingum sínum þessi breyting ásamt öðrum greiðsluerfiðleikaúrræðum sem fyrir hendi eru geta frekar stuðlað að því að fólki takist að standa undir greiðslubyrði sinni þessi breyting nýtist helst þeim sem eiga stutt eftir af lánstímanum eða þeim sem hafa í góðærinu valið þá leið að taka lán til tiltölulega fárra ára en geta nú lengt lánstímann í ljósi breyttra aðstæðna ég tek hér dæmi af áhrifunum miðað við lán þar sem eftirstöðvar eru tuttugu milljónir króna og lánstíminn tuttugu og sjö ár er greiðslubyrðin um hundrað og þrjú þúsund krónur á mánuði nú ef lánstíminn er lengdur um fimmtán ár verður greiðslubyrðin áttatíu og fjögur þúsund krónur á mánuði eða nítján þúsund krónum lægri miðað við lengingu lánstíma í fimmtíu og fimm ár yrði greiðslubyrðin um

afborgunum af húsnæðislánum sínum og mun ekki geta þrátt fyrir úrræði eins og skuldbreytingu lengingu lána frystingu afborgana eða greiðslufrests

í þessu skyni er hér lagt til að íbúðalánasjóði verði heimilt að leigja eða fela öðrum með samningi að annast leigumiðlun með íbúðarhúsnæði sem íbúðalánasjóður hefur leyst til sín á nauðungarsölu samkvæmt úttekt sem landsbankinn gerði í sumar voru þá nærri tvö þúsund fjögur hundruð íbúðir á höfuðborgarsvæðinu óseldar er þá átt við íbúðir sem voru ýmist alveg tilbúnar eða langt komnar í byggingu þá eru ótalin hundruð íbúða á landsbyggðinni og í nágrenni höfuðborgarsvæðisins og einnig eru ekki inni í þessum tölum upplýsingar um fjölda húsgrunna eða lóðir sem tilbúnir eru fyrir framkvæmdir áætlað er að lóðir og húsgrunnar á höfuðborgarsvæðinu séu um þrjú þúsund fimm hundruð upplýsingar um leiguverð á almennum markaði eru ekki aðgengilegar en samkvæmt upplýsingum frá leigumiðlunum er farið að gæta lækkana á verði húsaleigu þá munu vera dæmi um að fólk leigi út eignir sínar undir kostnaðarverði frekar en að hafa engar tekjur á móti útgjöldum vegna húsnæðisins virðulegi forseti heimild íbúðalánasjóðs til þess að leigja eða fela öðrum að annast leigumiðlun íbúðarhúsnæðis er lögð til með það að meginmarkmiði að gera leigjendum íbúða sem sjóðurinn hefur eignast á nauðungaruppboði vegna greiðsluerfiðleika leigufélaganna eða eigendum íbúða sem hafa misst þær vegna greiðsluerfiðleika kleift að búa áfram í íbúðarhúsnæði í tiltekinn tíma gegn leigu

gert er ráð fyrir að nánar verði kveðið á um þessa heimild sjóðsins í reglugerð svo sem með skilyrði fyrir því að beita þessu úrræði um forsendur fyrir ákvörðun leigu og mögulega tímalengd leigusamninga rétt er að taka fram að ekki er gert ráð fyrir að íbúðalánasjóður eigi og leigi íbúðarhúsnæði til lengri tíma heldur er fyrst og fremst um skammtímaúrræði að ræða sem nota ber í þágu íbúa þess húsnæðis sem um er að

þeim sporum að missa húsnæði sitt virðulegi forseti ég hef nú gert grein fyrir efni frumvarps um aðgerðir í húsnæðismálum vegna greiðsluvanda lántakenda íbúðalánasjóðs aðgerðir sem þar eru boðaðar eru nauðsynlegar en fleira þarf að koma til

þá hefur fjármálaráðuneytið kynnt frumvarp sem miðar að því að fella tímabundið niður stimpilgjöld vegna skilmálabreytinga og skuldbreytinga lána sem ættu að auðvelda fólki að endurskipuleggja fjármál sín einnig er væntanlegt frumvarp sem lengi hefur verið beðið eftir um greiðsluaðlögun og er sambærilegt lögum sem lengi hafa verið í gildi hjá hinum norðurlandaþjóðunum þetta úrræði hefur gefist vel þegar ekkert hefur blasað við heimilum nema gjaldþrot virðulegi forseti í lok þessarar umræðu óska ég eftir að frumvarpinu verði vísað til meðferðar í félags og tryggingamálanefnd